Si tratta di un regolamento adottato oltre quarant'anni fa, un'era glaciale, quando ancora i bilanci delle ferrovie erano inseriti all'interno dei bilanci statali ed era necessario ripianare le perdite, ed era necessario fare in modo che ci fosse un'integrazione degli accantonamenti pensionistici, assicurativi o per compensare quegli interventi infrastrutturali che venivano posti in essere dalle compagnie che di fatto rappresentavano gli stessi Stati membri. Oggi quel regolamento è superato e rappresenta una forma di elusione del sistema degli aiuti di Stato e degli aiuti di Stato illegittimi. Per questa ragione non si possono estendere a tutte le altre compagnie e per questa ragione andava abrogato.